Gospođo predsjednice, cijenjene kolegice i kolege, želim upozoriti na potencijalnu prijetnju ljudskom zdravlju s kojom se svakodnevno susrećemo. Naime, kada kupujemo novi kaput, košulju i bilo koji drugi odjevni predmet, nismo ni svjesni da možda kući donosimo opasne i štetne kemikalije. U obradi tekstila koristi se niz stvari koje mogu imati razoran učinak na ljudsko zdravlje. Radi se o kemikalijama, koje ovisno o vrsti i koncentraciji, mogu izazvati promjene u rasponu od svrbeža do karcinoma. Istraživanje organizacije Greenpeace pokazalo je zabrinjavajuću učestalost odjeće kontaminirane kemikalijama i u europskim trgovinama. Varate se ako mislite da kupnjom skuplje, markirane odjeće kupujete sigurno. Čak ni dječji artikli nisu pošteđeni. Smatram da taj problem valja istražiti, i to sustavno, i ako se pokaže potrebnim žurno poduzeti korake na Europskoj razini kako bismo zaštitili zdravlje i potrošačka prava građana.